Ik zou het zelf niet beter kunnen verwoorden. Wij hebben inderdaad behoefte aan een eensgezinde stem en ik heb eigenlijk ook mijn toespraak daarmee geëindigd. Wij moeten tonen maar moeten dat inderdaad eensgezind doen dat wij inderdaad achter onze democratische principes blijven staan, met respect ook voor de internationale rechtsorde.